Elles nous rappellent le souvenir de cet anniversaire terrifiant du soulèvement désespéré du ghetto de Varsovie. Durant plusieurs jours, des milliers de personnes à Varsovie portent ces fleurs qui viennent de tous les pays pour dire plus jamais ça. C'est le dernier jour de session de ce mandat, cette jonquille nous rappelle le but principal de cette Europe que nous travaillons à construire la paix et le respect de la dignité humaine.